Was können wir tun, um Risikokapital ganz einfach zur Verfügung zu stellen, vor allem für Spin offs, für Start ups, für Scale ups?

Ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Vorgangsweise. Die private public partnership ist glaube ich insofern wichtig, als natürlich die kleinen und mittleren Betriebe zuerst einmal Produkte oder Dienstleistungen entwickeln müssen, die von den Konsumenten dementsprechend gekauft werden. Das Bekanntmachen, das Produzieren erfordert aber meistens Kapital und Investitionen.

Privaten oder jenen, die heute viel Geld zur Verfügung haben und bereit sind, Risiko einzugehen, muss man dann natürlich auch ein Risikopremium geben.